Los acuerdos deben de estar basados en la confianza mutua y en la responsabilidad mutua.

30 Si no hay un compromiso por parte de Japón de bajar sus barreras no arancelarias, si continúa habiendo trabas a la contratación pública, trabas administrativas y le podría poner algunos ejemplos, como los relativos al cuero y al calzado porque solamente hay un día al año para hacer la contratación pública y no se ha movido la cuota desde

Por lo tanto, Japón tiene que trabajar para reducir sus barreras arancelarias, pero también tiene que trabajar por intentar ser más transparente y dar oportunidades al mercado europeo.